Eine Nachfolge von Safe Harbor ist dringend notwendig, und insgesamt halte ich auch den Datenschutzschild für einen großen Schritt nach vorne mit vielen Verbesserungen.

Eine sunset clause ist aus meiner Sicht aber auch überhaupt gar nicht notwendig, weil wir eben einen starken jährlichen Überwachungsmechanismus haben, der die sogenannten Left overs dann auch stetig beseitigen kann. Sie ist nicht notwendig, weil wir einen dauerhaften, stabilen und rechtssicheren Rahmen brauchen, und sie ist auch nicht notwendig, weil das diese jährlichen Überprüfungen am Ende auch überflüssig machen würde. Wir sollten meines Erachtens auch abwarten, dass dieser neue Mechanismus überhaupt erstmal funktioniert, bevor er überhaupt wieder gestoppt werden kann, und letztlich geht es eigentlich nur um das Misstrauen gegenüber der Kommission, dieses Verfahren vernünftig zu begleiten. Ich glaube aber auch, dass die Kommission hier ihre Lektionen

Die Forderung nach einem Datenschutzschild sind meines Erachtens auch politisch lächerlich, weil man sich einfach nicht entscheiden will, reicht Datenschutzschild oder reicht er nicht, und man hat dann damit eigentlich eine gewisse Orientierungslosigkeit.